Signora Presidente, onorevoli colleghi, come evidenziato dalle moltissime petizione ricevute, un numero crescente di cittadini europei, tra i quali i cosiddetti americani occidentali, si trovano a vivere rilevanti problematiche personali direttamente correlate agli effetti extraterritoriali della normativa statunitense in materia fiscale, denominata appunto FATCA, applicata negli Stati membri dell'Unione europea in ragione di accordi bilaterali intergovernativi conclusi con gli Stati Uniti. Il diniego di accesso anche ai servizi bancari essenziali per questi cittadini, in un quadro viziato da evidenti criticità, richiede la tempestiva eliminazione di ogni vessazione, discriminazione e incongruenza ai fini della tutela dei diritti fondamentali. È necessaria una valutazione completa nei vari Stati membri dell'impatto sui cittadini dell'Unione europea provocato da questa normativa e dalla pratica extraterritoriale degli Stati Uniti riguardante il proprio metodo di tassazione, basato sulla cittadinanza. Rammento che, nella risoluzione del 6 luglio del 2016, questo Parlamento aveva già preso atto di una significativa mancanza di reciprocità tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nel quadro degli accordi FATCA. Questo aspetto, a mio avviso, va affrontato adeguatamente e risolto tra gli Stati Uniti e l'Unione europea deve vigere la piena reciprocità sulla portata delle informazioni da scambiare, confermando ovviamente la lotta all'evasione fiscale, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, attraverso l'adozione dei più alti standard internazionali in materia di trasparenza fiscale.